Les personnes qui le font prennent des risques pour eux mêmes et leurs proches. Ils le font au nom de la démocratie et de valeurs que l'Union doit avoir à cœur de défendre. Ces citoyennes et citoyens doivent, je pense, pouvoir compter sur une protection européenne. Alors, qu'attend la Commission pour nous proposer un règlement instaurant le statut européen de lanceur d'alerte? Qu'attendons nous? Qu'attendent nos États membres pour assurer à Edward Snowden l'asile politique? Il y a une dimension politique à la réaction que l'Union européenne doit prendre aujourd'hui, mais il y a aussi une dimension humaine.